nieuwe Europese richtlijn hebben neergezet die het Europese strafproces echt gaat veranderen. Ik heb er zelf lang over na moeten denken en heb moeten wennen aan het idee dat onze rechtspraak gaat veranderen door de positie van slachtoffers te versterken. Maar ik gewend aan het idee en ik ben het charmant gaan vinden. Voor de Groenen is het ook cruciaal dat wij in dit nieuwe recht voor slachtoffers geen onderscheid maken tussen mensen die een legale status hebben en mensen die dat niet hebben. Als je bijvoorbeeld een slachtoffer bent van mensenhandel en je bevindt je zonder papieren in de Europese Unie, zou deze richtlijn ervoor moeten zorgen dat je aangifte doet en dat je begeleid wordt in je strafproces.

Dit vraagt echt om Europese regels voor rechtsbijstand, want je recht kunnen halen op papier is nog wat anders dan je recht ook echt in de rechtbank kunnen krijgen.